Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!

Aber die dürren, unengagierten Sätze, mit denen Herr Ciamba hier vier Minuten lang das sicherheitspolitische Eunuchentum der EU demonstriert hat vor gerade mal 29 Abgeordneten ist auch ein schwerer Fehler.

Und was dieses Parlament diskutiert, interessiert ihn offensichtlich auch nicht.

Das passt gut zusammen die Unengagiertheit und die Arroganz. Wir wollen keinen Rüstungswettlauf.

Nicht mit einem Wort haben Sie irgendetwas gesagt, welche Initiativen ergriffen werden sollten.

Wir müssen auch einbeziehen, dass China inzwischen in dieser Debatte eine Rolle spielt.